Frau Präsidentin, Frau Kommissarin Bulc, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Gemeinsame Probleme erfordern koordinierte Lösungen. Dies gilt ganz allgemein, wenn es um die Bewältigung der Flüchtlingskrise geht, und ganz besonders bezüglich der damit einhergehenden Dramen, die sich auf dem offenen Meer abspielen. Eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen den bestehenden EU Agenturen ist längst überfällig. Deshalb freue ich mich sehr über diesen guten Vorschlag der Kommission, der eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs, der Europäischen Agentur für die Grenz und Küstenwache sowie der Europäischen Fischereiaufsichtsagentur vorsieht. Bis heute übernehmen über 300 Behörden in den Mitgliedstaaten Küstenüberwachungsaufgaben in unterschiedlichen Bereichen wie Sicherheit, Gefahrenabwehr, Suche, Rettung, Grenzkontrolle. Bei der Bearbeitung des Vorschlags zur EMSA legen wir Wert darauf, dass auch jede Agentur im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs zur Unterstützung der nationalen Behörden beiträgt Kompetenzüberschreitungen sind zu vermeiden.